Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Als Vorsitzender des Haushaltskontrollausschusses möchte ich darauf hinweisen, dass die Darstellung zum Beispiel von der linken Seite des Hauses dass die Finanzkrise die Ursache für die hohen Staatsverschuldungen ist, nicht stimmt. Schon vor dem Ausbruch der Finanzkrise hatten 16 von 17 Euro Ländern die Maastricht Kriterien nicht eingehalten. Deshalb fordern wir als Haushaltskontrollausschuss für die Zukunft eine bessere Haushaltskontrolle, weil das die beste Krisenprävention ist. Der europäische Steuerzahler hat beträchtliche Solidarität mit den Krisenländern gezeigt.